ekki svarað fyrir það hvers vegna hann kom ekki fyrr á dagskrá þingsins en hann er náttúrlega ekki gerður fyrr en eftir að

aprílmánaðar inn til þingsins þetta er eina skýringin sem ég get gefið en síðan voru auðvitað mörg mál hér og kannski ýmis sem voru talin